Cieľom je spoločný priestor ochrany a solidarity, na základe spoločných azylových postupov a jednotného právneho postavenia osôb, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Zaistenie dobrého fungovania systému SEAS je v dnešných časoch mimoriadne dôležité. Migračné toky sú najčastejšie zmiešané a zahŕňajú migrantov, žiadateľov o azyl, utečencov a zraniteľné osoby, napríklad maloleté deti bez sprievodu. Toky žiadateľov o azyl a migrantov majú pritom svoje osobitosti, ktoré nemožno za žiadnych okolností zanedbávať ani spájať. Členské štáty v súčasnosti nedokážu primerane riešiť žiadosti o azyl podané na ich území.